Dvacet let po pádu berlínské zdi citlivěji vnímáme některé události současného dění ve světě.

Tehdy jsme jakékoli dění v Sovětském svazu cítili jako ideologický nátlak, nyní se bavíme zejména o obchodu při absolutní svobodě člověka. S blížící se zimou přirozeně narůstá nervozita, co bude s dodávkami plynu z Ruska přes Ukrajinu. Analýzy lednové krize dodávek plynu jasně ukazují rozdílnost situace mezi západní a východní částí Evropy. Vedou k opatrnějšímu postupu u přípravy krizových scénářů. Je důležité co nejlépe vyřešit smluvní vztahy na mezinárodní úrovni pro podobné situace zároveň zvýšit informovanost. Vysoké náklady technických opatření zároveň nutí k promyšlenému rozhodnutí, zda je financovat z veřejných zdrojů nebo na základě evropské direktivy. Otázkou je, jak velké množství plynu je fakticky nutné skladovat a jak financovat. Důležité je, co je skutečnou krizí a co výkonem obchodu s plynem, kdy mají vstoupit do jednání vrcholové politické reprezentace, a co má zvládat trh. Musíme se ubránit svůdnosti přehnaných administrativních zásahů.